Spoštovani mogoče bom kakšno stvar ponovil, ki ste jo že povedali, ampak v kontekstu, tegale uvodnega, uvodne predstavitve mi prosim ne zamerite. Predlog zakona o fiskalnem pravilu, ki je danes pred vami podrobneje določa način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti iz stooseminštiridesetega člena ustave. Predlog temelji tudi na evropskih pravilih, kot smo že slišali, ki že sama po sebi predstavljajo strog okvir za vodenje fiskalne politike in za katera smo za ratifikacijo pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in opravljanju v ekonomski in monetarni uniji, tako imenovani fiskalni pakt, tudi zavezali, da jih bomo prenesli v slovenski pravni red. Predlagano fiskalno pravilo torej upošteva dane okvirje ustavne določbe in mednarodnih zavez. Pravilo državi brez lastne denarne politike dopušča relativno majhen manevrski prostor za reagiranje na negativne šoke v ekonomski aktivnosti in za izvajanje bolj intenzivne proticiklične fiskalne politike v dobrih časih. Možnost uravnavanja ekonomske aktivnosti z inštrumentom fiskalne politike je še posebej pomembna za države brez lastne denarne politike, kar velja za Slovenijo. Poleg tega študije kažejo, da ima v slabih časih fiskalna politika večji vpliv na gospodarstvo kot v dobrih časih. To pomeni, da je potreben drugačen odziv ekonomske politike v odvisnosti od gospodarskega cikla. To je ključna konceptualna razlika, zaradi katere nismo mogli podpreti predloga zakona, ki je bil obravnavan v državnem zboru decembra in je določanje fiskalne politike prepustil simetrični matematični formuli. Ta formula ni priznavala tega simetričnega vpliva fiskalne politike na ekonomijo, poleg tega je zaradi metodoloških težav pri sprotnem določanju stanja ekonomije tako imenovana potencialna rast znotraj gospodarskega cikla, na kar opozarjajo številni ekonomisti, formula povzročala tveganje za vodenje po anticiklične, temveč prociklične fiskalne politike, kar bi okrepilo šok v ekonomiji, namesto da bi ga ublažilo. Poleg tega je uporabljena formula bolj omejevala odziv na slabe ekonomske razmere, kot to, omejujejo ali določa v določajo evropska pravila. Vseeno pa bi še enkrat rad poudaril, podobno, kot je to storil že premier, da je predlagano pravilo zelo strogo ne glede na dejstvo, da nam dopušča določeno ali izjemno omejeno fleksibilnost za vodenje fiskalne politike odvisnosti od ekonomskega cikla. Zahteva namreč strukturno uravnoteženost javnih financ v srednjeročnem obdobju. V zvezi s tem se nam je v decembrski razpravi očitalo, da vladni predlog zakona ni skladen z ustavnim določilom, ki govori o srednjeročni uravnoteženosti brez zadolževanja. To ne drži. V tem predlogu, ki je pred vami, je to spoštovano. Na temle mestu bi rad zavrnil še eno tezo, ki se je večkrat pojavila v zadnji razpravi. To je vprašanje zadolževanja države. Tako predlog zakona, ki je pred vami, kot tudi predlog zakona, o katerem je tekla razprava prejšnji mesec, omogočata javnofinančni primanjkljaj in s tem zadolževanje v času recesije ter javnofinančni presežek in odplačevanje dolga v časih konjunkture. V srednjeročnem obdobju pa se skladno s fiskalnim pravilom za tekočo javno finančno porabo ne ustvarja dodatnega dolga. Država se ne zadolžuje, temveč porabi toliko, kot ustvari. Izjema so izredni in enkratni dogodki večjega obsega, kot je bila na primer sanacija bančnega sistema, so tudi možne naravne nesreče, za kar bo novo zadolževanje še vedno mogoče. Dovolite mi, da sedaj na kratko predstavim še vsebino predloga zakona. Ključni cilj zakona je zagotoviti dolgoročno vzdržno javnofinančno politiko, ki je ključen element makroekonomske stabilnosti ter trajnega in stabilnega gospodarskega razvoja. S predlaganim zakonom se želi zagotoviti tudi redno spremljanje javnih financ, zato se s predlaganim zakonom fiskalnemu svetu kot neodvisnemu in samostojnemu državnemu organu podeljuje pristojnost za neodvisno oceno vzdržnosti javnih financ, oceno upoštevanja načela srednjeročne uravnoteženosti in podajo predhodnih mnenj glede ključnih dokumentov v zvezi s fiskalno politiko, ki jih pripravi vlada. V uvodnih določbah tako predlog zakona opredeli vsebino zakona in pomen posameznih izrazov in ta pomen posameznih izrazov je zelo pomemben. V tretjem členu je opredeljeno fiskalno pravilo, le-to določa način zagotavljanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov, proračun od države brez zadolževanja, ki se doseže s prilagajanjem višine izdatkov sektorja države, ekonomski moči države. Četrti člen določa načelo previdnosti pri načrtovanju prihodkov in izdatkov. V petem členu predlog zakona določa, kako je mogoče porabiti presežke prihodkov nad izdatki, ki jih ustvari posamezna institucionalna enota. Teh presežkov ni mogoče porabiti za tekočo porabo, ampak za zbiranje ampak se zbirajo v posebnih skladih. Zbrana sredstva pa se lahko uporabijo le za odplačilo glavnic dolga teh enot. Če posamezna institucionalna enota nima dolga, lahko presežke prihodkov nad izdatki porabi za financiranje primanjkljajev, kdo bi jih pod potencialne ravni, rasti, bruto domačega proizvoda za financiranje primanjkljaja, ki nastane zaradi izjemnih okoliščin in za financiranje investicij v prihodnjih letih. V šestem členu so podane osnovne rešitve načrtovanja proračuna sektorja države. V sam postopek proračunskega načrtovanja se uvaja program stabilnosti in v njem formalizira nekatere odločitve oziroma zaveze, ki jih država sprejme z vsakoletnim programom stabilnosti. Pristojnost za določitev ciljnega salda in najvišjega možnega obsega izdatkov sektorja države je podeljena Državnemu zboru Republike Slovenije. V sedmem, osmem, devetem in desetem členu so vsebovane ključne določbe v zvezi z ustanovitvijo pristojnostmi in načinom delovanja fiskalnega sveta. Dodatne pristojnosti pa se lahko fiskalnemu svetu podelijo še z drugimi nacionalnimi predpisi. Enajsti člen določa tako imenovani avtomatični korekcijski mehanizem v primeru odstopanja od fiskalnega pravila, ki vključuje možnost za držanje izvrševanja proračuna in pripravo ukrepov za ponovno zagotovitev spoštovanja načela srednjeročne uravnoteženosti. V dvanajstem členu so zajete določbe o izjemnih okoliščinah, ki lahko privedejo do srednjeročnega neravnovesja med prihodki in izdatki sektorja države. Izjemne okoliščine, katere so so povzete po rešitvah iz pakta za stabilnost in rast. Določena sta tudi postopek in pristojnost Vlade Republike Slovenije ter fiskalnega sveta glede ugotovitve obstoja izjemnih okoliščin. Določitev izjemnih okoliščin je pomembna zaradi določitve ob dopustnega obsega odstopanja od načela srednjeročne uravnoteženosti proračuna v državi. Odločitev glede tega vprašanja sprejema zopet Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade in po predhodnem mnenju fiskalnega sveta. V prihodnjih določbah predlog zakona določa posebno pravilo glede srednjeročne uravnoteženosti v obdobju, ko se Slovenija še postopno približuje srednjeročnemu fiskalnemu cilju. To prehodno obdobje za postopno doseganje te srednjeročne uravnoteženosti je pomembno predvsem z vidika ohranjanja postopnega gospodarskega okrevanja. Če še enkrat povzamem ključne elemente predlaganega zakona. Določa najnižji dovoljeni strukturni saldo sektorja države, zagotavlja strukturno uravnoteženost v srednjeročnem obdobju brez zadolževanja, opredeljuje razmerje izjemnih okoliščin, ko je dovoljeno odstopanje od pravila, določa prehodno obdobje za postopno odpravo strukturnega deficita, predvideva ustanovitev fiskalnega sveta kot neodvisnega in samostojnega državnega organa, omejuje tveganje procikličnega delovanja fiskalne politike, saj posameznem letu dopušča manevrski prostor okrog, okoli strukturno izravnanega salda, s tem omogoča omejeno sicer omejeno, vendar proticiklično odzivanje fiskalne politike v slabih časih in močnejše torej asimetrično, proticiklično odzivanje v dobrih časih, kar pomeni lažje uravnavanje ekonomske aktivnosti in posledično večjo blaginjo ljudi. Spoštovani, Slovenija je edina država, ki v svoj pravni red še ni v celoti prenesla fiskalno pravilo. To je z vidika ocene, kako je Slovenija kreditno sposobna, slabo in zato plačujemo tudi ceno. Višje obresti, slabše pogoje poslovanja gospodarstva in tako dalje. To je en vidik današnje razprave. Vsaj tako, če ne celo bolj pomemben pa je drug vidik. Kot sem že povedal, so pravila pakta stabilnosti in rasti ter fiskalnega pakta zelo stroga. Naša ustava pa jih še dodatno zaostruje. Razprava o smiselnosti takšne strogosti je živahna, gre pa za vprašanje, kako vpliva na blagostanje. Zato je bistveno vprašanje, kako določiti fiskalno pravilo na način, ki bo tako v prehodnem obdobju kot tudi v normalnih razmerah srednjeročnega obdobja kar najmanj negativno oziroma kar najbolj pozitivno vplival na gospodarsko rast in zaposlenost. Simulacije, ki smo jih naredili, jasno kažejo. Da še večje zaostrovanje, kot ga določajo evropska pravila in ustava, prinaša nižjo gospodarsko rast in zaposlenost. Na primer, če bi dosegli strukturno izravnavo proračuna v prehodnem obdobju z zmanjševanjem javnofinančnih izdatkov v enem letu, torej ta, strukturni deficit, ki ga imamo v višini približno dva cela dva odstotka bruto domačega proizvoda. Če bi to poskušali v enem letu zmanjšanjem izdatkov odpraviti, bi to zmanjšalo v štiriletnem obdobju bruto domači proizvod za šest celih tri odstotne točke. Če pa bi izravnavo raztegnili na štiri leta in sledili temu, kar je mogoče in kar dopuščajo evropska pravila, se pravi, zmanjševanje po nič cela pet odstotkov strukturnega deficita letno, pa samo za dva cela sedem odstotka. To se pravi, to tukaj bi izgubili skoraj štiri odstotke bruto domačega proizvoda, če ne bi sledili, temu, kar je v fiskalnem zakonu, predlogu zakona tudi zapisano. Enako velja za možnost vodenja proticiklične fiskalne politike. Večja, kot je ta možnost, več, kot imamo možnosti nevtralizirati slabo stanje in dobro stanje, višja bo dolgoročna gospodarska rast in zaposlenost. Po tem predlogu zakona smo dosledno sledili tem spoznanjem, že sama evropska pravila in ustava, ki jih prinaša v ta zakon, pa jamčijo, da se bo zadolženost Slovenije zmanjševala. Z največjo možno gospodarsko rastjo in razdolževanjem pa bomo tudi omogočili tudi boljše izglede za financiranje hitrega večanja izdatkov za staranje prebivalstva, financiranja socialne države in hkrati zmanjševali obveznosti, ki jih prenašamo na mlade. Zato upam, da bomo za njegov sprejem, se pravi tega fiskalnega pravila, ob ustrezni nadgradnji predloga, ki je pred vami, uspeli doseči čim širše politično soglasje. Toliko uvodoma, hvala lepa.